Der Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie der Sicherung von bereits vorhandenen muss wieder mehr, viel mehr Aufmerksamkeit zuteil werden. Denn dieser so wichtige Bereich kann einen Schlüssel zu einem erfolgreichen und nachhaltigen Europa darstellen und wurde meiner Meinung nach in letzter Zeit viel zu viel vernachlässigt. Wir sollten uns dessen bewusst sein, dass über eine geringe Arbeitslosenquote auch viele andere Bereiche positiv beeinflusst werden. Setzen wir hier den Hebel an der richtigen Stelle an!